Panie Przewodniczący! Jestem pod wrażeniem dzisiejszych debat na tej sali w ogóle.

Padały piękne i bardzo ważne słowa na tej sali o tym, że Unii Europejskiej trzeba bronić, że trzeba ją wzmacniać. Padały nawoływania do tego, żeby wyraźniej, głośniej mówić o Europie federalnej, żeby nie bać się Europy federalnej. Mówiliśmy dużo o solidarności, o współpracy, o pomaganiu sobie wzajemnie, a teraz mówimy o imigrantach. Debata o imigrantach z południa Morza Śródziemnego, szczególnie po wszystkich wydarzeniach historycznych, o których państwo tutaj dużo mówili, nie może być dyskusją między posłami i posłankami z Włoch, Malty, Grecji i innych państw, które graniczą z Morzem Śródziemnym.

Słuchałam dramatycznego wystąpienia naszego kolegi Simona Busuttila i zgadzam się zupełnie z tym, co mówi o dzieleniu się odpowiedzialnością za dalszy los imigrantów na naszym kontynencie. Europa jest celem, miejscem wymarzonym dla wielu, wielu tysięcy ludzi z krajów w potwornie trudnej sytuacji.

Wielu z nich oddaje swoje życie, jak widać było na Malcie w zeszłym tygodniu. My wszyscy na naszym kontynencie jesteśmy odpowiedzialni za los tych ludzi, którzy starają się do nas dostać, w sposób różny, często budzący ogromne problemy. Ale jesteśmy odpowiedzialni również za problemy obywateli, rządów i samorządów w tych miejscach, które są w pierwszym kontakcie z imigrantami.